Jetzt haben wir zumindest auf europäischer Ebene eine Regelung, die keine Ausnahmen mehr zulässt. Wir müssen wissen, jede auch gut gemeinte Ausnahme schafft neue Schlupflöcher und ist überhaupt nicht im Interesse des Tierschutzes.